W nawiązaniu do przedmówczyni, skoro nasz reżim jest taki zły, ponieważ dostał za małe poparcie, to co powiedzieć o Pani partii, reżimie, który dostał dwa razy mniejsze. Ale wracając do najważniejszych kwestii, to jest charakterystyczne, że Państwo mówicie bardzo dzisiaj ogólnie, że w Polsce jest łamane prawo. Nikt z Państwa nie powiedział na czym konkretnie polega to, że w Polsce jest upolityczniony wybór sędziów, a wiecie Państwo dlaczego?

Proszę to powiedzieć i porównać z Polską, i wtedy wszyscy zobaczylibyście Państwo, na czym polega to jedno wielkie kłamstwo. Dobrze, że Pani z Niemiec również się wypowiadała, bo Pani mówi, że u nas jest upolityczniony wybór sędziów. Czy Pani wie, że w Polsce sędziowie wybierają sędziów? A wie Pani, jak wybierani są sędziowie w Niemczech? Całkiem niedawno poseł prosto z Bundestagu został sędzią. I wy mówicie nam bezczelnie, że w Polsce jest upolityczniony wymiar sprawiedliwości, a w Niemczech nie?

Czy wiecie, że ci sędziowie, którzy tutaj siedzą, mieli ochronę polskiej policji, jak protestowali? A teraz niech wypowiedzą się sędziowie francuscy i prawnicy francuscy, jak siłą byli wyprowadzani z sądu apelacyjnego we Francji. I co, i u nas jest łamana praworządność, a we Francji nie? Przecież to jest śmieszne i Państwo bardzo dobrze o tym wiecie. Polska wam przeszkadza dlatego, że nie trzyma się już niemieckiej nogawki, że wstaje z kolan, nie zgadza się na przyjmowanie takiej liczby migrantów, jak Państwo chcecie, nie zgadza się na przyjmowanie takich ilości technologii, po prostu chce być suwerennym, podmiotowym państwem i to wam przeszkadza.